Ha parlato di ipocrisia qui in questo Parlamento, poco fa va bene, vi capisco! Ma non vi pare che l'ipocrisia esiste nel vostro gruppo politico, dove i membri della Lega, la signora Beghin del Movimento 5 Stelle, che sono al governo italiano, oggi non ci sono. Nessuno parla in nome dei produttori del riso d'Italia. Come mai?